Înțeleg că unele dintre colegele noastre se întreabă de ce discutăm despre Tunisia. Cred că discutăm despre Tunisia pentru că avem în față o problemă foarte interesantă și care îi preocupă pe tunisieni. Am putut o, de altfel, constata atunci când am fost la alegeri în această țară, și anume o problemă este cât de repede se pot schimba structuri ale autorității și, în particular, forțele de ordine și de poliție. Părerile erau împărțite în momentul în care se desfășurau alegerile și discutam cu cetățenii tunisieni unii spuneau că forțele de poliție și de ordine sunt intimidate și sunt prea slabe

Cuvântul cheie în această privință cred că trebuie să fie cercetarea atentă a dosarului, pedepsirea celor care se fac vinovați pentru acest caz punctual.